virðulegi forseti ég held að út af umræðu þessu tengdu þá alla vega af minni hálfu er maður alltaf tilbúinn til þess að setjast niður og fara yfir það hvernig er best að skipuleggja þinghaldið

að það væri ekkert óskynsamlegt að setjast niður og sjá það hvernig þetta lítur út fyrir okkur og hvort við getum náð saman um að skipuleggja þinghaldið fram að jólum mér sýnist nú við vera að stefna í það en ef menn vilja það ekki þá bara höldum við áfram að tala um fjárlögin sem eru afskaplega mikilvæg og förum bara vel yfir það það er alveg ljóst að háttvirtir þingflokksformenn stjórnarandstöðunnar þeir ráða för hvað þetta varðar